Zelo všeč mi je film Hitri in drzni. Zato ker je akcijski film. V njem je veliko ljudi, veliko se dogaja. Rad imam tudi filme z orožjem, hitrimi avti. V bistvu zgodba govori o tem, kako hočejo razširiti virus in okužiti ljudi. Skupina ljudi pa temu nasprotuje in hoče ta virus uničiti. In to jim tudi uspe, vmes pa naletijo na veliko število preprek, pri tem jim zelo pomaga orožje in pa hitri, močni avti in zato tudi obožujem ta film. Všeč mi je kraj Izola, zato ker je majhen, zelo prijeten za turiste, ima lepo obalo, lepe plaže, ima tudi trgovine in vse, kar, ostalo, kar potrebuješ, in zelo rad imam slovensko Istro. Ena izmed glavnih znamenitosti tega kraja je zagotovo svetilnik. Po tem se imenuje tudi celotna plaža, imenovana Svetilnik. po regionalni cesti se od doma odpeljem v Ljubljano, v Ljubljani se vključim na na, cesto nato pa vozim skozi do izvoza za Izolo. Tam še po nekaj kilometrih nadaljujem pot in pridem do centra Izole. Poklic mi, najbolj mi je všeč poklic elektrotehnika, zato, ker rad popravljam električne naprave. Zanima me, kako elektrika deluje, kako električne naprave delujejo. Rad izdelujem tudi tiskana vezja. Zato pa študiram pa tudi elektrotehniko. Ljudje tega poklica delajo najrazličnejše stvari. Nekatere izmed njih so izdelava inštalacij v hišah. Da lahko mi pritisnemo na stikalo in žarnica zagori. Nekateri se ukvarjajo tudi z roboti, nekateri izdelujejo in načrtujejo tiskana vezja, ki so v praktično vseh napravah. Rad si pripravim palačinke, predvsem za zajtrk ali večerjo, saj so enostavne, hitro narejene, tople in zelo okusne. Potrebujemo jajca, sladkor, sol, mleko in pa moko. Jajce damo, ubijemo v posodo, ga zmešamo in dodamo mleko, nato pa dodamo še sol ter sladkor in moko. Vse skupaj dobro zmešamo, potem pa segrejemo ponev z oljem in nato maso vlijemo v ponev, jo porazdelimo po celotni površini in jo spečemo. Po nekaj minutah pa palačinko obrnemo. Všeč mi je knjiga Harryja Potterja, zato ker imam rad na splošno znanstveno fantastiko in knjiga Harryja Potterja me res popelje v tuj svet. Knjig o Harryju Potterju je več. Najbolj pa mi je všeč knjiga Kamen modrosti. V njej Harry izve, da je čarovnik, in to mu je mati prikrivala, vse dokler to ni postalo neizbežno in je prišel drug čarovnik in mu to povedal. V spominu sta mi ostala vetrolom in žledolom. Saj sta naredila veliko gmotno škodo v moji okolici in takrat celo nisem moral v šolo zaradi tega. Zelo uporabno orodje se mi zdi sekira. To pa zato, ker z njo lahko veliko naredimo. Zelo pomembno je, da si z njim lahko napravimo les in naredimo ogenj, saj nas ohranja pri toploti. Najbolj všeč mi je poletje. To pa zato, ker je toplo, so dolgi dnevi, imamo počitnice in lahko delam zunaj v naravi, kar me najbolj veseli. Slaba plat tega letnega časa, da so popoldne zelo visoke temperature in takrat ne moremo nič zunaj delati, saj se zelo znojimo in težko dihamo, če delamo. In tako dalje. Trenutno mi je zelo všeč igranje kitare, zato ker na splošno zelo obožujem glasbo, in s kitaro si lahko zaigram tisto glasbo, ki jo imam rad, čeprav igram tudi diatonično harmoniko, trenutno zelo obožujem kitaro. Slabe plati tega hobija so, da vzame veliko časa, da se naučimo igrati, dobro peti zraven in predvsem da si izberemo, katere glasbe si želimo. Zelo rad, rad imam pse, tudi doma imamo enega. Všeč mi je zato, ker so prijazni, zelo se radi pustijo božati, niso zelo zahtevni in pa nikoli te ne pusti na cedilu. Zmeraj te ima rad. Pes vsak dan potrebuje svežo vodo, hrano in pa sprehod, poleg tega pa tudi veliko mero ljubezni in pozornosti. Ljudje dandanes ogrevajo svoje hiše na zelo veliko načinov. Sami hišo ogrevamo s pomočjo plinske peči. Nekateri jih ogrevajo s pomočjo peči na drva, pelete, lesne sekance, kurilno olje, dandanes pa je čedalje več tudi toplotnih črpalk. Pozdravljen, Rok. Danes te vabim, da prideš praznovat moj rojstni dan ob osemnajsti uri. Praznovali bom pri meni doma in se zelo veselim, da se vidiva. Lep pozdrav. Živjo, Rok. Vse najboljše ob tvojem rojstnem dnevu, želim ti veliko zdravja, sreče, lepo življenje in pa vsega, kar si sam želiš. Lep pozdrav.